Señora Presidenta, muchas gracias, señor Martín Fragueiro por estar aquí, en nombre de la Presidencia española, en un informe como éste, señora Comisaria.

Es importante el despliegue de la acuicultura. Es necesario por el aumento del consumo de pescado y por el estancamiento de la capacidad de extracción de pesca, pero quiero resaltar en estos momentos la importancia económica de esta actividad que genera riqueza económica y empleo.

Hay que potenciar la imagen de la acuicultura y también el sector científico y de investigación. La acuicultura es una oportunidad, como ha dicho el señor Martín Fragueiro, dentro de la PCP, como decía la Sra. Comisaria. Hay que darle un marco coherente de coordinación hay que darle la posibilidad de regularizarse, porque la acuicultura puede suponer suficiencia, sostenibilidad y recursos económicos, y creo que es importante para Europa.